Die blutigen Kämpfe zwischen den Rebellen von M23 und den Regierungstruppen hinterlassen tausende Todesopfer und unzählige Verletzte, dazu kommen Zwangsrekrutierungen von Kindern, brutale Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und die UN Blauhelme sowie barbarische Übergriffe sexueller Art auf Frauen und Kinder.